Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, todos hemos seguido con mucho interés y apreciado el programa de la Presidencia sueca, que tiene una prioridad económica y energética clara, porque la prioridad de la Unión Europea es contribuir al relanzamiento de la economía y de la generación de empleo, frenar el desempleo y lograr que la reunión de Copenhague, en diciembre de 2009, sea un éxito. Pero yo llamo la atención sobre un objetivo de carácter político, cívico y democrático, que es la sustitución del programa de La Haya por el programa que llevará el nombre de la capital sueca Estocolmo. El programa que sintetiza las realizaciones del espacio de libertad, seguridad y justicia de los últimos cinco años, que han sido muy notables en armonización, en reconocimiento mutuo y en fortalecimiento del principio de confianza en materia de derechos fundamentales y protección judicial, pero también en cooperación activa. En este ámbito, le invito a ser ambicioso primero, desde el punto de vista sustantivo, porque todo lo relativo a la gestión de la frontera exterior, la inmigración, el asilo, el refugio y la lucha contra los tráficos ilícitos, el crimen organizado y el terrorismo se presta fácilmente a la desviación hacia posiciones reaccionarias que contradigan el acervo de derechos fundamentales que debe distinguir a la Unión Europea y con el que tanto se identifica Suecia, respetuosa de la transparencia y los principios democráticos. En segundo lugar, le invito a ser ambicioso, también con las formas, porque la Presidencia sueca va a abrir paso, con toda probabilidad, a Lisboa, que significa, en primer lugar, que desaparece ese doble marco, muchas veces confuso, entre el tercer pilar y el primer pilar, pero también, y sobre todo, significa el refuerzo de este Parlamento en el seguimiento de las iniciativas legislativas que en el Programa de Estocolmo ponga en marcha la Presidencia sueca, Y eso significa que lo que hasta ahora ha sido señalado muchas veces en el debe de Bruselas o del Consejo ahora será también responsabilidad de este Parlamento.